ég spyr hæstvirtur heilbrigðisráðherra um hvort áform séu upp um að bæta kjör þeirra sem dvelja á dvalar og fyrir brjóstið á mörgum og þá sérstaklega öldruðum ég vil vitna hérna í blaðagrein úr morgunblaðinu frá sjöunda október síðastliðinn með yfirskriftinni alþingismenn okkar munu aldrei þurfa að sækja um vasapeninga og það er halldór þorsteinsson sem fjallar þar um aðbúnað aldraðra og segir þegar menn eru vistaðir á opinberum stofnunum hvaða nafni sem þær kunna að nefnast er þeim ekki beinlínis tekið með virktum öðru nær þeir eru í einu orði sagt lítillækkaðir og auðmýktir hann segir einnig í þessari grein talar um sviptingu mannréttinda með vasapeningafyrirkomulaginu þar sem ellilífeyririnn rennur til að greiða fyrir vistina og vistmenn þurfi síðan að sækja um vasapeninga sem sé niðurlægjandi hér er ég að tala um þá aldraða sem nánast einvörðungu hafa almannatryggingagreiðslur sér til framfærslu en þeir missa þær greiðslur við að fara inn á hjúkrunarheimili eða stofnanir kjör þessa hóps aldraðra eru mjög bág þarna

eftir viku vasapeningarnir eru tæpar tuttugu og tvö þúsund á mánuði og þeir skerðast um sextíu og fimm prósent þeirra tekna sem viðkomandi hefur yfir sjö þúsund krónur og falla alveg niður við þrjátíu og níu þúsund krónurnar þetta eru auðvitað óviðunandi kjör fyrir veikt fólk fólk sem ekkert getur veitt sér nánast

en ég spyr hæstvirtur ráðherra finnst honum þetta kerfi og þessi kjör viðunandi og eru áform uppi um að breyta þeim ég minni á svar hæstvirtur ráðherra frá því síðastliðinn mánudag í óundirbúnum fyrirspurnatíma þar sem var spurt um hvort þessi hópur fengi jólauppbótina sem launþegar og lífeyrisþegar munu fá nú fyrsta desember og hæstvirtur ráðherra talaði um að hann mundi bæta þessum hópi þetta með sanngjörnum hætti hvað er sanngjarn háttur fyrir þennan hóp sem er með um rúmlega tvö hundruð sextíu þúsund krónur í árslaun í árstekjur sem er fólkið með vasapeningana rúmlega sautján hundruð aldraðir og tvö hundruð þrjátíu öryrkjar ég spyr hæstvirtur ráðherra hvað hyggst hann gera í að bæta kjör þessa fólks